Ja, hvala lepa. Kakorkoli, številke so nekaj navedene, točno ravno ni, ne, pravite sami, ne vedeti ne veste, bar vsaj pri tistem prvem vprašanju. Mene samo zanima, če je to vlada nameno pozabila te, uskladiti te, te, dohodninske olajšave pri socialnih transferjih ali je to ... Zakaj to ni vlada opozorila na to, da se bo to moralo popraviti ali kakorkoli. To mi niste še mogoče odgovorili. Vi ste govorili zdaj o neki linearni olajšavi. To jaz nisem najbolj razumel in to lahko malo bolj podrobneje poveste. Hvala.